Je félicite donc la Commission, qui cherche à faire de la pédagogie sur la place de l'Europe dans le monde et sur les réponses concrètes à mettre en œuvre. L'Union européenne doit vivre avec la mondialisation, mais elle doit la maîtriser et il est indispensable de ne pas nous replier sur nous mêmes. Toutefois, l'Union européenne doit se défendre activement pour éviter de subir les conséquences néfastes d'une mondialisation qui est parfois sauvage.

Il faut être plus ambitieux sur la réciprocité d'accès aux marchés publics et soutenir notre industrie plutôt que d'acheter ailleurs ce que l'on produit en Europe. Nos entreprises doivent pouvoir se battre à armes égales à l'international, nos emplois en dépendent.

J'aurais souhaité un plan d'action concret sur des sujets aussi essentiels que le contrôle des investissements étrangers dans les domaines stratégiques c'est cela qui garantit les emplois car l'emploi est bien la seule réponse sociale pour nos concitoyens. La mondialisation ne sera heureuse que si l'Union européenne n'est pas peureuse face aux défis qui s'imposent à elle.